Llegan ustedes en un momento de batalla ideológica dura. Una batalla ideológica entre el europeísmo abierto y solidario y los peores fantasmas del nacionalismo populista excluyente. Verán, señorías, escuchar hoy hablar de la defensa de la raza blanca por parte de un líder europeo produce verdaderos escalofríos. Así que tienen ustedes por delante mucha tarea si quieren impulsar la Unión Europea justamente en el camino de la apertura, la solidaridad y el futuro. Han presentado ustedes un programa muy bien armado, y yo quisiera que destacaran, que dejaran su impronta en alguna de esas políticas que ustedes presentan. Si tuviéramos que elegir los socialistas europeos una marca de la presidencia búlgara, nos gustaría que fuera la justicia. La justicia social. El desarrollo del pilar social que tantos europeos y europeas están esperando. La justicia social, que no será posible sin la justicia fiscal. Necesitamos, señores de la Presidencia búlgara, la armonización fiscal en Europa para que sea posible la convergencia, para que sea posible el desarrollo y la lucha contra la desigualdad. Compartimos su intención de trabajar duramente para desarrollar el mercado único digital. Y, si hablamos de migración en serio ―ayer lo hicimos en esta Cámara, en presencia del Consejo y de la Comisión—, les diré que este Parlamento ha hecho su trabajo. La Comisión, también. Estamos esperando las decisiones del Consejo. El Consejo es el que tiene que tomar ahora las decisiones y sabe usted muy bien, señor Borísov ―porque, además, usted es búlgaro y entiende muy bien esta lógica—, que necesitamos un sistema común en Europa de asilo y migración, y que necesitamos reformar el Reglamento de Dublín urgentemente. Contamos con ustedes para eso. Pero está también el Estado de Derecho, la democracia, la defensa de los valores democráticos —el artículo 7 que ha activado la Comisión con respecto al Gobierno polaco la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción. Todo eso forma parte de los valores europeos. También es muy esperada su contribución en los Balcanes Occidentales. Europa es una comunidad —esto no es una frase hecha— que tiene que defender los mismos valores en todas partes y los mismos valores para todos los ciudadanos. Mi grupo no aceptará ninguna discriminación.

Nada será fácil, pero pueden contar con este grupo si recorren este camino. Y una última cosa, señor presidente. Quiero pedirles, en nombre de las mujeres de la Unión Europea, pero también de los amigos de las mujeres de la Unión Europea, que la Unión Europea ratifique, de una vez por todas, el Convenio de Estambul, porque la integridad, la libertad y la dignidad de las mujeres merecen todos los esfuerzos de los demócratas europeos.